Pani Przewodnicząca! Popieram nie tylko poszukiwanie nowych leków pochodzenia naturalnego kojarzonych ze zmniejszoną ilością objawów ubocznych, ale przede wszystkim profilaktykę, która powinna być fundamentalna w opiece zdrowotnej, obejmując znacznie szerszy zakre, niż tylko eliminowanie czynników ryzyka.

Oficjalne dane na temat badań i finansowania marihuany medycznej są nikłe. Udokumentowane skutki lecznicze preparatów farmakologicznych na bazie marihuany dotyczą jedynie zmniejszenia spastyczności w SM, działania przeciwbólowego i przeciwwymiotnego po chemioterapii w chorobie nowotworowej. Przed rozpowszechnianiem marihuany medycznej należałoby najpierw przeprowadzić badania kliniczne nad wpływem szczególnie zawartych tam THC i CBD, a wprowadzanie do powszechnego używania marihuany określanej jako lecznicza z bardzo wysokimi procentami THC i nikłymi CBD wydaje się mało odpowiedzialne. Tego typu odmiany przed wprowadzeniem do lecznictwa otwartego powinny być przebadane w warunkach klinicznych i dopiero ewentualnie używane do leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych, jednak tylko wtedy, kiedy zyski z podania narkotyku będą większe niż skutki uboczne. Eksperymentowanie z narkotykami, z ich zaleceniem w tak wielu jednostkach chorobowych i dolegliwościach bez uprzednich wiarygodnych badań zaprzecza profilaktyce, tym bardziej że leczenie narkotykami charakteryzuje się adaptacją do nich, koniecznością używania coraz większych dawek, silniejszych narkotyków i powikłań.